hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög lögum um einkahlutafélög lögum um samvinnufélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur varðandi millilandasamruna og millilandaskiptingu félaga og fleiri með lagafrumvarpinu sem samið hefur verið í viðskiptaráðuneytinu er gert ráð fyrir því að innleiða tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og fimm fimmtíu og sex e b frá tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og fimm um millilandasamruna félaga með takmarkaðri ábyrgð og þetta er tíunda félagaréttartilskipunin jafnframt er höfð hliðsjón af dómi dómstóls evrópubandalaganna frá þrettánda desember tvö þúsund og fimm í svokölluðu sevic máli sem snertir millilandasamruna og millilandaskiptingu félaga þá eru gerðar nokkrar breytingar í tengslum við þessa innleiðingu í lögum um hlutafélög eru nú þegar ákvæði um samruna og skiptingu hlutafélaga hér á landi á grundvelli e e s reglna í lögum um einkahlutafélög hafa jafnframt verið sett sambærileg ákvæði um samruna þá eru ákvæði um slíkan samruna í lögum um samvinnufélög og lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur í löggjöfinni um einkahlutafélög samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur er samkvæmt frumvarpinu nú auk þess gert ráð fyrir að sett verði sérstök ákvæði um skiptingu félags hér á landi markmiðið með framangreindri tilskipun er aukin samvinna félaga á evrópska efnahagssvæðinu og þá jafnvel samruni félaga frá mismunandi e e s ríkjum það er svokallaður millilandasamruni félaga framangreindur dómur sem taka þarf tilhlýðilegt tillit til hér á landi samkvæmt e e s samningnum gerir ráð fyrir að félög í öðrum e e s ríkjum geti tekið þátt í samruna ef samruni er leyfður innan lands yrði þá um millilandasamruna að ræða í stað innanlandssamruna jafnframt er talið leiða af dóminum að hann hafi samsvarandi áhrif á skiptingu félags sé skiptingin möo leyfð innan lands skuli leyfa sambærilegum félögum í öðrum e e s ríkjum að taka þátt í skiptingu með innleiðingunni eykst sveigjanleiki íslenskra félaga í samstarfi á evrópska efnahagssvæðinu gert er ráð fyrir reglum um málsmeðferð við millilandasamruna og millilandaskiptingu í frumvarpinu almennt er gert ráð fyrir að reglur um samruna og skiptingu innan lands gildi um millilandasamruna og millilandaskiptingu en nokkur sérákvæði er þó að finna vegna millilandasamstarfsins og snerta sum meðal annars lánardrottna og hluthafa lúta þau meðal annars að samrunaáætlun og skýrslu stjórnar þar sem gera þarf grein fyrir áhrifum á félagsstarfsemina þá er gert ráð fyrir möguleika á innlausn hluta í vissum tilvikum gert er ráð fyrir svipuðum reglum og í lögum um evrópufélög varðandi eftirlit með framkvæmd mála samrunaáætlun skal þannig send stjórnvöldum í viðkomandi ríkjum þau gefa síðan út viðeigandi vottorð samruni er svo tilkynntur þar til bærum stjórnvöldum í öðrum ríkjum og skráning fer loks fram í viðkomandi skrám ríkjanna ný ákvæði um skiptingu innan lands og milli landa gera ráð fyrir ótvíræðum lagaheimildum og greiða fyrir jafnræði með ólíkum félagsformum þá eru í frumvarpinu viss sérákvæði um samvinnufélög hvað snertir samstarf þeirra við hlutafélög og einkahlutafélög tilgangur frumvarpsins er eins og ég greindi frá í upphafi að innleiða tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer um millilandasamruna félaga með takmarkaðri ábyrgð tilskipunin var tekin upp í samninginn um evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og sjö tuttugasta og annan september tvö þúsund og sex markmiðið með henni er að auka samvinnu á innra markaðinum í evrópu á grundvelli aðgerðaþjónustu um fjármálaþjónustu og að auðvelda millilandasamruna hlutafélaga og einkahlutafélaga sem lúta löggjöf mismunandi e e s ríkja þess skal getið að í lögum um evrópufélög og lögum um evrópsk samvinnufélög hefur þegar verið gert ráð fyrir millilandasamruna á þröngu sviði í íslenskri löggjöf verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það hafa óverulegan kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð sem gert er ráð fyrir að rúmist innan útgjaldaramma gert er ráð fyrir að félagsmálaráðuneytið semji sérstakt lagafrumvarp með nauðsynlegum ákvæðum varðandi aðild starfsmanna vegna sextándu grein tilskipunarinnar svipað og gert var í tengslum við lögin um evrópufélög og lögin um evrópsk samvinnufélög hvað snertir einstakar greinar frumvarpsins vil ég segja þetta í fyrstu grein er gert ráð fyrir breytingu á lögum um hlutafélög þannig að inn í þau sé settur nýr kafli um millilandasamruna og millilandaskiptingu félags þar eð nokkur munur þarf að vera á ákvæðum um samruna og skiptingu félags innan lands annars vegar og millilandasamruna og millilandaskiptingu hins vegar geymir kaflinn viss sérákvæði þar sem sérstakt tillit er tekið til lánardrottna hluthafa og starfsmanna hugað verður sérstaklega að hagsmunum starfsmanna í öðru frumvarpi á vegum félagsmálaráðuneytisins eins og áður greindi í fyrirhugaðri hundrað þrítugasta og þriðju grein a lið er að finna skilgreiningu á millilandasamruna það er samruna þar sem samrunafélög lúta löggjöf minnst tveggja ríkja á evrópska efnahagssvæðinu í hundrað þrítugasta og þriðju grein d lið er gert ráð fyrir því að ekki þurfi skýrslu óháðra sérfróðra matsmanna um samrunaáætlun þegar um millilandasamruna er að ræða eins og krafist er um innanlandssamruna enda séu allir hluthafar samþykkir því að slík skýrsla sé ekki gerð í hundrað þrítugasta og þriðju grein e lið er gert ráð fyrir ákvæðum til verndar minnihlutaeigendum geta hluthafar í því félagi eða þeim félögum sem sameinuð eru öðrum gert kröfu um að félagið innleysi hluti þeirra enda hafi þeir greitt atkvæði á hluthafafundi gegn samrunanum eru hér verndaðir hagsmunir hluthafa í þeim félögum sem hætta starfsemi sinni í fjórðu málsgrein hundrað þrítugasta og þriðju grein f liðar er gert ráð fyrir að millilandasamruni hafi áhrif frá þeim degi er hlutafélagaskrá skráir samrunann um þetta eru sérákvæði þegar um innanlandssamruna er að ræða er hins vegar miðað við samþykkt samrunans í öllum samrunafélögunum með sérákvæðunum er reynt að tryggja sem best eftirlit með öllum atriðum varðandi samrunann og þá sérstaklega vernd til handa hluthöfum sem hafa ekki séð millilandasamrunann fyrir samsvarandi ákvæði eru í lögum um evrópufélög og lögum um evrópsk samvinnufélög ákvæðin eru byggða á drögum að dönskum lögum og leiðir beinlínis af ákvæðum tólftu greinar samanber elleftu greinar tilskipunarinnar um millilandasamruna samkvæmt þeim ákvæðum tilskipunarinnar verður ekki hjá því komist að gera kröfur í löggjöf með þessum hætti í hundrað þrítugasta og þriðju grein g lið er gert ráð fyrir sérstökum ákvæðum um millilandaskiptingu félags meðal annars skilgreiningu á henni en skiptingarfélög skulu lúta löggjöf minnst tveggja ríkja á evrópska efnahagssvæðinu ákvæði hundrað þrítugasta og þriðju grein hlutafélagalaga um innanlandsskiptingu hlutafélaga taka með nauðsynlegum breytingum til millilandaskiptingar eftir því sem við á þar eð ákvæðin um millilandaskiptingu eru fábrotnari en ákvæðin um millilandasamruna getur í vissum tilvikum þurft að taka mið af ákvæðunum um millilandasamruna í öðru þriðja og fjórðu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir skýrri lagaheimild til skiptingar einkahlutafélaga svo og nýjum kafla í lögunum um einkahlutafélög sem ber heitið millilandasamruna og millilandaskipting í fimmta til áttundu grein er gert ráð fyrir ákvæðum um samvinnufélög bætt er inn ákvæðum um skiptingu félags og er þá tekið mið af fimmtugasta og aðra grein laga númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt þá er bætt við nýjum kafla um millilandasamruna og millilandaskiptingu eykst svigrúm samvinnufélaga í atvinnurekstri með þessu móti og jafnræði skapast með þeim annars vegar og hlutafélögum og einkahlutafélögum hins vegar þá er vissum sérákvæðum bætt við það er um samruna með stofnun nýs félags og gefinn er kostur á samruna eða skiptingu samvinnufélags með hlutafélagi eða einkahlutafélagi með vissum skilyrðum og þá með hliðsjón af öðrum ákvæðum samvinnufélagalaga gert er ráð fyrir því að farið sé með millilandasamruna og millilandaskiptingu eftir ákvæðum hlutafélagalaga um sama efni með nauðsynlegum breytingum eftir því sem við á í níunda og tíundu greinar eru ákvæði um breytingu á lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur bætt er við skiptingarákvæðum svo og ákvæðum um millilandasamruna og millilandaskiptingu er vísað til ákvæða í lögum um einkahlutafélög varðandi þessi atriði með nýju ákvæðunum batnar möguleiki þessara sjálfseignarstofnana til umsvifa í atvinnurekstri og þá samstarfi á evrópska efnahagssvæðinu í elleftu grein er greint frá þeirri e e s gerð tilskipun um millilandasamruna sem ákvæði frumvarpsins byggjast aðallega á virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til efnahags og viðskiptanefndar og afgreiðslu á þessu þingi